A háborúkat leginkább az ártatlan civil lakosság szenvedi meg, a fegyveres konfliktusok idején a civil lakosság túlnyomórészt pedig nőkből áll. A fegyveres konfliktusok tapasztalataink szerint eddigi velejárója a nők megerőszakolása, s nem véletlen, hogy a genfi konvenció is elismeri, hogy ez gyakran a népirtás fogalmát is kimeríti. A stigmatizáció, az erőszak következményei a konfliktus után is ellehetetlenítik az életet, hiszen a fizikai és szellemi megaláztatás egy életre nyomot hagy, ha az áldozat egyáltalán felépül. Nem túlzás tehát azt kérni, hogy a közbiztonság és védelmi politika szerves része legyen a nők elleni erőszak megakadályozása, s legyenek olyan eszközök, melyek gátat szabnak a civil lakosságon elkövetett erőszaknak. Az ENSZ igyekezete ezen a területen nyilván nem maradhat megfelelő visszhang nélkül, hisz a háborús övezetekben ma is ezrével erőszakolnak meg nőket, akiket azután családjuk is kitaszít, így kétszeresen válnak áldozattá. A közelmúltban Kongó keleti részén öt nap alatt több mint 8000 nőt erőszakoltak meg, de itt vannak például a menekülttáborok, köztük az ashrafi tábor, ahol a nők ma sincsenek biztonságban. Indokolt az a kérés is, hogy a békefenntartó erők kötelékében nagyobb számban legyenek nők, hiszen a konkrét helyzetben a nők jelenléte rendkívül fontos. Fontosnak tartjuk, hogy a békefolyamatokban a nők is aktívabb szerephez jussanak. Nem megengedhető, hogy ezeknek mindössze passzív szereplői vagy éppen szenvedő alanyai legyenek.